Daarmee zullen wij de financiële stabiliteit versterken en de economie meer kansen geven.

Wij hebben dus ook een streng toezicht nodig. Dat dossier is hier in het Europees Parlement afgewerkt. Wij staan klaar. Ik hoop dat wij ook in termen van weken kunnen rekenen om verder alles af te ronden met de Raad en met de Europese Centrale Bank. Dan sluit ik mij aan bij de vraag van mevrouw Wortmann, Voorzitter, zowel aan de Raad als aan de Commissie hoe moeten wij nu Dublin interpreteren en wat is de realistische timing voor het werk inzake resolutie en depositogarantie dat nog ter tafel ligt?